Engedje meg, hogy ehhez a vitaponthoz a migrációs kérdés egészét tekintve szóljak hozzá, hiszen ezek nagyon szorosan összefüggő kérdések. A bizottsági javaslatok, mindaz, amit az imént, illetve azt megelőzően hallottunk, az Európára háruló terhek összességének csökkentését kell célozzák. És mára nyilvánvaló, hogy az európai érdekek szempontjából elsődleges az Unió külső határainak a védelme, így tengeri határainak védelme is. És ez nemcsak érdekünk, de humanitárius felelősségünk is, hiszen a bizonytalan lépések meghívóként értelmezhetők a jobb életre váró százezrek számára. Ha pedig következetesen tartjuk, megteszünk mindent, hogy illegálisan ne lehessen az Unióba jönni, talán megállíthatjuk, hogy a Földközi tenger tömegsírrá váljon. Ehhez elengedhetetlen, amit hallottunk az előző vitapontnál is, hogy a valódi menekülteket szét kell választanunk a migránsoktól, és vissza kell küldenünk az illegális gazdasági migránsokat.

A fejlesztési és vízumpolitikánkat a harmadik országok együttműködésétől kell függővé tenni. De egyértelműen nyilvánvaló és fontos felismerés és örülök, hogy elhangzik ma hogy az illegális migrációra adandó sürgős válaszok nem moshatók össze a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokra adandó közép és hosszú távú válaszokkal. Ez utóbbi problémák megoldásához figyelembe kell venni a tagállamok sajátos helyzetét, és a tagállamoknak szuverén döntéseket kell hozniuk ezen a területen. Semmilyen kötelező és automatikus mechanizmus nem kerülhet bevezetésre. A blokádjavaslat tekintetbe kell vegye az európai, képzett, fiatal munkanélküliség magas arányát, és ennek megfelelően kell majd kinéznie ennek a kezdeményezésnek. Az Unióba került migránsok integrálása eddig sem mondható túl sikeresnek, és egyre jobban látszanak, tisztán látszanak az újabb összetett problémák, amelyben az oktatásnak lesz legnagyobb szerepe. Ki kell mondanunk, hogy Európa integráló képessége véges, és hogy európai hagyományos értékeinkhez ragaszkodunk.